Monsieur le Président, dans le contexte de la crise qui frappe très durement l'Europe, je veux rappeler ici que le seul instrument dont nous disposons pour agir collectivement, c'est le budget européen. C'est pourquoi il est vital de le préserver. Nous avons besoin d'un budget fort et d'un budget conséquent, car c'est le seul levier permettant d'investir au plan européen au service de la croissance et car c'est aussi le seul instrument permettant de réduire les inégalités entre les États membres, entre les régions, entre les citoyens européens et, je pense, en particulier, aux plus démunis d'entre eux.

Nous devons nous mobiliser, nous, le Parlement européen, pour obtenir la création d'une ressource propre de l'Union européenne.